No podemos olvidar a los fallecidos en Londres y Madrid, y tampoco a tantas víctimas del terrorismo en Europa, como las provocadas por la organización terrorista ETA en España, mi país. Las víctimas de los ataques terroristas son todos los ciudadanos, pero son algunos los que pagan con su vida por defender nuestra libertad.

Mañana será un día clave no solo para las víctimas sino también para todos los ciudadanos, y créanme que cualquiera puede convertirse en víctima las estadísticas son contundentes 75 millones de personas al año son víctimas de delitos en Europa. Creo que ya va siendo hora de poner a las víctimas en el lugar que merecen, es decir, en el centro de los debates en este Parlamento, porque, a pesar de que hoy la situación económica es nuestra mayor preocupación, me consta que en la mayoría de los países europeos existe una gran inquietud sobre el funcionamiento de la justicia. Y esta Directiva, que dice alto y claro a las víctimas que sus derechos no serán ignorados y que serán tratadas con respeto y dignidad, servirá para generar confianza en la justicia. La respuesta a la justicia que piden las víctimas empieza en Europa un marco transparente y eficaz que devuelva a los ciudadanos los derechos y la esperanza que han perdido, en algunos casos, en su sistema judicial. Independientemente de la nacionalidad y de dónde se haya cometido el delito, las víctimas tendrán derecho a ser informadas, a comprender y a ser comprendidas, a asistencia jurídica, a ser escuchadas y protegidas. Las organizaciones de ayuda a las víctimas podrán participar dando apoyo psicológico y defendiendo a las víctimas en todo momento. He escuchado muchos testimonios, todos ellos muy duros, pero necesarios a la hora de comprender las necesidades de las diferentes víctimas, y debo decir que a ellas brindo esta Directiva, y en especial a mi hermano Alberto y a su mujer, que me estarán viendo desde el cielo. Hoy desde aquí estamos dando un primer paso significativo para ayudar a un padre que ha perdido a su hijo en otro país, víctima de un asalto, o a una chica que ha sido violada y no sabe cómo empezar y qué contarle a la policía. Creo que habría que pasar por esta pesadilla y es aquí donde estamos ayudando a todos ellos. Deseo que esta brújula oriente no solo a las víctimas cuando atraviesan el desierto de un proceso penal, sino también a todos aquellos que deben ayudarlas en su camino de dolor, como son jueces, policías, y expertos legales, también en los casos de los niños

Hoy es un día muy importante para las víctimas, para todas, violencia de género, trata de personas, terrorismo, crimen organizado, menores, discapacitados, y quienes han pasado por el calvario de un delito. Desgraciadamente no podemos devolverles a sus seres queridos, ni podemos devolverles la honra, ni podemos darles la tranquilidad perdida, ni la salud, pero podemos garantizarles, todos aquí hoy, que vamos a seguir trabajando para devolverles sus derechos, su dignidad y la fe en la justicia.